Všeč mi je film Somrak. Všeč mi je pa zato, ker je zelo romantičen. Film Somrak govori o romantični zgodbi med vampirjem in človekom, hkrati pa govori o večnem rivalstvu med vampirji in volkovi, kateri naj bi varovali človeka. Je romantična zgodba, kjer se potem ženska, človek spremeni v vampirko zaradi ugriza svojega najdražjega. Všeč mi je, ko grem na morje. Všeč mi je Piran, zato ker se lahko sprehajam ob obali. V Piranu si lahko ogledamo čudovit akvarij in čudovito marino z manjšimi in večjimi ladjami. Pot iz Ljubljane do Pirana je najkrajša in najhitrejša po avtocesti. V primeru zastoja na avtocesti lahko uporabimo stranske ceste. Všeč mi je poklic zdravnika. Všeč mi je zato, ker zdravniki pomagajo ljudem. Zdravniki zdravijo ljudi in jim pomagajo pri raznih boleznih. Najbolj mi je všeč, ko si pripravim čokoladni sladoled. Všeč mi je zato, ker je domač in osvežujoč. V sladko smetano vmešam zavreto mleko, dodam koščke čokolade, skupaj vse stepem in dam v zamrzovalnik za štiri ure. Najbolj mi je všeč knjiga Boter. Všeč mi je zato, ker opisuje veliko akcije. Knjiga opisuje priseljenca italijanskega rodu v Ameriko, ki se povzpne na sam vrh mafijske družine. Naravna katastrofa, ki mi je ostala v spominu, je potres. To pa zato, kar se tega najbolj bojim. Najbolj uporabno orodje se mi zdijo škarje. To pa zato, ker jih lahko uporabim tako v kuhinji kot tudi v ostalem gospodinjstvu. Najbolj mi je všeč poletje, zato ker so temperature visoke in ne potrebujem bunde. Slaba plat poletja je previsoka temperatura. Najraje poslušam glasbo in pojem. To me sprošča in veseli. Slabe plati tega hobija so pomanjkanje posluha. Najbolj mi je všeč pes. Zdi se mi iskren in zvest prijatelj. Pes potrebuje veliko pozornosti, nege, reda, ukvarjanja z živaljo in pa tudi je veliko strošek, kar se tiče oskrbe. Ljudje svoje hiše ogrevajo na elektriko, na sončne celice, na drva, na panele, na plin, nafto, olje. Dragi prijatelji, vabim vas na svojo rojstnodnevno zabavo, ki bo v petek, trinajstega devetega ob sedemnajsti uri na party placeu. Dragi prijatelj, želim ti vse najboljše za rojstni dan. Predvsem veliko zdravja, sreče in ljubezni.